Ich muss auch sagen Ich bin entsetzt, dass man sich hier die Verantwortung hin und herschiebt.

Ich kann nur sagen, dass das auch NGO an den Tag gebracht haben, ist ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier entweder um Kontrollversagen handelt, Arbeitsverweigerung, oder was noch? Ich weiß es nicht.

Es geht hier um mehr als 600 Chemikalien, die ungeprüft auf den europäischen Markt kommen. Mehr als 600, die Krebs auslösen können, die hormonelle Veränderungen herbeiführen können und dann zuckt man mit den Schultern. Wir haben ein gutes Gesetz mit REACH.

Das darf nicht passieren. Deshalb die Aufforderung auch an die Kommission, Ross und Reiter zu nennen. Wer liefert keine vernünftigen Unterlagen?

Das muss ans Tageslicht, damit wir auch diejenigen zur Verantwortung ziehen können, die sehr ja, willentlich europäische Gesetze missachten.